We beginnen hier al dadelijk het debat en iedereen spreekt over de negatieve effecten van migratie.

Mag ik u eens vragen om gedurende 30 seconden, of laten we zeggen 10 want zoveel spreektijd heb ik niet, uw ogen dicht te doen en eens terug te denken aan uw eigen kindertijd? Wij kunnen gelukkig terugdenken aan gelukkige kinderjaren, aan spelen in vrijheid. Kinderen op de vlucht, die kunnen dat niet.

Commissaris, ik wil hier vandaag een lans breken om in te zetten op kinderen in migratie.

Geen kinddetentie meer.